Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, je suis un peu étonnée de la chronologie européenne.

Quelles sont les propositions formulées par le président Barroso pour venir en aide à tous ceux qui, demain, se retrouveront au chômage?

Nous, ce n'est pas ce dont nous voulons. Et puis, Monsieur Barroso, puisque c'est sans doute la dernière fois que je vous vois dans cet hémicycle, permettez moi de vous dire que la réponse que vous nous avez apportée sur l'enjeu de la directive sur les fonds alternatifs et les fonds d'investissement est totalement inacceptable. Vous nous indiquez que, peut être, nous n'aurions pas dû commenter les travaux en cours au sein de la Commission. Qu'aurait été ce texte si nous ne vous avions pas alerté? Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est de penser pouvoir légiférer dans ce domaine. Mais vous ne légiférez que concernant les managers, vous n'intervenez pas sur la réalité des fonds, et votre seule préoccupation, ce serait la protection des investisseurs, alors que l'enjeu, c'est aussi un enjeu en termes de stabilité des prix. Vous n'avez pas marqué un point, Monsieur Barroso.